Diese Debatte zeigt ganz deutlich, dass wir eine starke demokratische Mitte in diesem Haus brauchen. Marine Le Pen macht demokratisch gewählte Politiker hier lächerlich, tut anschließend so, als ob sie für die Völker Europas spricht, gibt auf schwierige Fragen einfache Antworten. Ich kenne genau diese Rhetorik aus den Dreißiger Jahren in meinem Land.

Das zeigt Es geht ihnen nicht um Transparenz, es geht ihnen darum, das Abkommen abzuschießen, egal, was drinsteht, völlig egal.

Das ist Scheinheiligkeit, meine Damen und Herren!

Airbus hat versucht, auf den amerikanischen Verteidigungsmarkt zu kommen vergeblich!

Die Nahrungsmittelindustrie Tokia Saïfi hat es erwähnt Wir sind ein starker Kontinent bei Nahrungsmitteln.

Runter mit den Zöllen, rauf mit den Jobs in Europa! Schuhe Das Internet ist voll von frustrierten Verbrauchern, die Hunderte von Euro an Zöllen zahlen müssen auf Schuhe in beide Richtungen. Die Schuhindustrie in Italien, die Leder verarbeitende Industrie da entstehen neue Jobs in Europa! Wer gegen TTIP ist, soll aufhören, so zu tun, als ob er für Jobs und Wachstum in Europa ist.